Öt éve ülök ezekben a padsorokban, és szomorúan tapasztalom, hogy nagyon keveset beszélünk európai szinten az európai polgárok egészségügyi ellátásáról. Tudom, ott hagytuk ezt a kérdést, ennek a szervezését a tagállami kormányzatoknak, de nem tűrhetjük tovább, tarthatatlannak tartom azt, hogy azon múlik valakinek az egészségi állapota, az életminősége, a kilátásai, hogy melyik tagállamban született. Tarthatatlan, hogy olyan különbségek alakultak ki az egészségügyi ellátás színvonalában és minőségében, amelyek bizony összehasonlíthatatlanul különböző helyzetet teremtenek egy nyugat európai vagy egy kelet európai, például az én tagállamom, az én országom, Magyarország esetében. Ezért vállalom fel az egészségügyi európai minimális szolgáltatás programjának megteremtését.